Das ist Chance und Herausforderung für die ukrainische Demokratie zugleich. Es muss deshalb in unser aller Interesse liegen, diese junge Demokratie in der Ukraine weiter nach Kräften zu unterstützen. Auch wenn die globalen Krisen wie wir eben gehört haben natürlich täglich zunehmen, darf die Situation in der Ukraine dadurch nicht aus unserem Fokus geraten. Denn auch die Ukraine steckt im Osten des Landes immer noch in einem echten Krieg, und auch dort gibt es fast 3 Millionen Binnenvertriebene.

Wir müssen den Kampf gegen Korruption und gegen die Oligarchie ernster nehmen. Das schulden wir den jungen ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere der jungen Generation. Unter der alten Regierung wurden wichtige Reformen angestoßen Die Dezentralisierung, die Gesundheitsreform und das öffentliche Beschaffungswesen sind hier zu nennen. Diese Reformen in die nächste Phase zu überführen und damit die sozialen Standards vor allem in den Regionen zu verbessern, wäre ein wichtiges Signal, um Vertrauen in die Politik und die Institutionen zu stärken. Der Erfolg der Reformen in der Ukraine wird deshalb auch davon abhängen, ob und wie wir von Brüssel aus die neuen Kolleginnen und Kollegen im ukrainischen Parlament begleiten, unterstützen und gleichzeitig auch in die Verantwortung nehmen.